Masowe protesty w Tunezji i w Egipcie, a szczególnie w strategicznie ważnym Egipcie, absorbują uwagę wszystkich sił politycznych na świecie. Możliwe są różne scenariusze od pokojowego przejęcia władzy przez siły prodemokratyczne, aż do gospodarczego chaosu i wybuchu konfliktu zbrojnego, nie wykluczając nawet użycia broni nuklearnej. Sytuacja jest dynamiczna i trudna do przewidzenia. Społeczeństwa arabskie pozbawione przez lata podstawowych praw, takich jak wolność słowa czy uczestnictwo w wolnych wyborach, są zdeterminowane zmienić władzę za wszelką cenę. Parlament Europejski powinien znaleźć wspólne stanowisko i podjąć działania, aby nie doszło do destabilizacji w całym regionie. Nie możemy zapominać o uchwalonej niedawno przez naszą Izbę rezolucji w sprawie prześladowania chrześcijan, która dotyczyła także Egiptu.